herra forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til lokafjárlaga fyrir árið tvö þúsund og níu sem dreift hefur verið á þingskjali númer níu hundruð sextíu og eitt að ég hygg með þessu frumvarpi eru lagðar til breytingar á fjárheimildum vegna frávika markaðra skatttekna og annarra rekstrartekna stofnana frá áætlun fjárlaga og fjáraukalaga og gerðar tillögur um ráðstafanir á stöðu fjárheimilda í árslok annað hvort með niðurfellingu eða yfirfærslu til næsta árs þá er frumvarpið einnig til staðfestingar á niðurstöðum í ríkisreikningi ársins tvö þúsund og níu uppbygging frumvarpsins er með sama hætti og verið hefur undanfarin ár og tillögur um uppgjör og ráðstöfun á stöðu fjárheimilda í árslok byggjast á sömu viðmiðunarreglum og áður í fylgiskjali tvö með frumvarpinu er yfirlit yfir talnagrundvöll frumvarpsins í heild yfirlitið sýnir uppruna allra fjárheimilda ársins tvö þúsund og níu fyrir ríkissjóð í heild og einstök viðfangsefni það er flutta stöðu fjárheimilda frá fyrra ári fjárveitingar í fjárlögum og fjáraukalögum millifærðar heimildir innan ársins og breytingar á fjárheimildum vegna frávika ríkistekna samkvæmt þessu frumvarpi til lokafjárlaga í yfirlitinu koma einnig fram gjaldfærð útgjöld í ríkisreikningi og staða í árslok það er mismunur fjárheimilda og reikningsfærðra útgjalda heildarfjárheimildir á árinu tvö þúsund og níu námu rúmlega fimm hundruð níutíu milljörðum króna útgjöld samkvæmt reikningi urðu rúmir fimm hundruð sjötíu og átta milljarðar og fjárheimildastaða í árslok er því jákvæð um tólf komma tvo milljarða króna í frumvarpinu er að vanda lagt til að staða fjárheimilda í árslok verði annað hvort felld niður eins og fram kemur í annarri grein eða yfirfærð til næsta árs eins og fram kemur í fylgiskjali númer fyrstu vík ég þá nánar að lagagreinum frumvarpsins í fyrstu grein frumvarpsins er skiptingu í sundurliðun einn eða samanber skiptingu í sundurliðun eins eru tillögur um breytingar á fjárheimildum vegna frávika markaðra skatttekna og annarra rekstrartekna stofnana frá áætlun fjárlaga og fjáraukalaga alls er lagt til að fjárheimildir verði auknar um þúsund og níutíu og sex komma níu milljónir króna samkvæmt þessu uppgjöri á fjármögnun stofnana og verkefna með mörkuðum ríkistekjum nánar tiltekið er hér leitað eftir heimild alþingis fyrir því að ráðstafa þessum tekjum ýmist í samræmi við það hverjar þær urðu samkvæmt uppgjöri ríkisreiknings eða hver metin fjárþörf reyndist vera við skil ríkissjóðs á mörkuðum tekjum til viðkomandi aðila almennt gildir að útgjaldaheimildir hækka ef markaðar ríkistekjur til fjármögnunar á útgjöldum stofnana og verkefna hafa verið umfram fjárlög en lækka hafi tekjurnar reynst minni þetta viðmið er þó ekki algilt því ekki eru lagðar til breytingar á fjárheimildum ef ekki er beint samband milli útgjaldaþarfar og fjármögnunar á þann hátt að breytingar í tekjum hafi bein áhrif á kostnað eða ef útgjaldaheimildir í fjárlögum eru ákvarðaðar út frá verkefnum án tillits til hugsanlegra breytinga í fjármögnun með mörkuðum ríkistekjum eins og til dæmis framlög til vegagerðar í annarri grein frumvarpsins samanber skiptingu í sundurliðun tveir eru tillögur um niðurfellingar á fjárheimildastöðum í árslok tvö þúsund og níu ráðstafanir á fjárheimildastöðum í árslok byggjast á viðmiðunarreglum þar sem einkum er litið til þess hvort útgjöld ráðist af öðrum lögum en fjárlögum og séu til dæmis bundin af lögum eða samningum frekar en að vera á ábyrgð tiltekins stjórnsýsluaðila einnig er við það miðað að yfirfærsla milli ára á afgangsheimildum í almennum stofnanarekstri og öðrum reglubundnum rekstrarverkefnum fari almennt ekki umfram tíu prósent af fjárlagaveltu viðkomandi verkefna nema sérstakar ástæður séu taldar til annars tilgangur þess að takmarka yfirfærslu afgangsheimilda milli ára er að koma í veg fyrir að heimilt sé að efna til umtalsverðra útgjalda umfram fjárlög enda auka útgjöld sem efnt er til á grundvelli geymdra fjárheimilda halla og skuldasöfnun ríkisins á sama hátt og útgjöld sem efnt er til á grundvelli heimilda í fjárlögum við undirbúning frumvarpsins var farið yfir þau tilvik þar sem afgangsstöður fjárheimilda eru umfram framangreint viðmið við þá yfirferð kom í ljós að málsatvik voru í nokkrum tilvikum með þeim hætti að fagráðuneytin töldu nauðsynlegt að flytja meiri afgangsheimildir til ársins tvö þúsund og tíu dæmi um slíkt er ef framkvæmd verkefnis hefur frestast yfir áramót eða ef stofnað hefur og ég hygg að þetta eigi við í nokkrum tilvikum hjá vegagerðinni eða ef stofnað hefur verið til skuldbindinga á grundvelli fenginna fjárheimilda eða ef ráðuneyti hefur heimilað stofnun að ráðstafa geymdri fjárheimild í tiltekin verkefni og ljóst má vera að að öðrum kosti hefði rekstur á árinu tvö þúsund og tíu stefnt í halla að öðru leyti hefur eins og jafnan áður við undirbúning lokafjárlaga verið farið yfir alla fjárlagaliði og tillögur um flutning og niðurfellingar ákveðnar með hliðsjón af málsatvikum samkvæmt sömu viðmiðunarreglu og áður því má hér bæta við að almennt höfum við reynt að festa mjög kirfilega í sessi þær viðmiðunarreglur sem hér er stuðst við og almenna reglan er þá sú að ekki er

milli rekstrarliða af þessu tagi en sem nemur fjögur prósent af veltu og uppsafnað mest tíu prósent alls er lagt til að niður falli sex þúsund fjögur hundruð tuttugu og tvö komma sjö milljónir króna af umframgjöldum á rekstrargrunni en á greiðslugrunni falla niður tvö þúsund fjögur hundruð fjörutíu og fjögur komma fjórum milljónum króna

þessi munur milli rekstrargrunns og greiðslugrunns í niðurfelldum fjárheimildastöðum skýrist að mestu af niðurfellingu umframgjalda á liðnum afskriftir skattkrafna án samsvarandi greiðslu og niðurfellingu afgangsheimilda á liðnum

eins með frumvarpinu er yfirlit yfir fyrirhugaðar breytingar á fjárheimildum ársins tvö þúsund og tíu vegna stöðu fjárheimilda í árslok tvö þúsund og níu sem yfirfærast til næsta árs gert er ráð fyrir að heimildir til rekstrar verði auknar um níu þúsund níu hundruð sjötíu og einn komma átta milljónir króna tilfærsluheimildir auknar um átta hundruð áttatíu og átta komma tveimur milljónum króna heimildir til viðhaldsverkefna auknar um fimm hundruð sjötíu og fjögur komma eina milljón króna og stofnkostnaðarheimildir auknar um sjö þúsund hundrað sextíu og níu og hálfa milljón króna er þannig fyrirhugað að hrein aukning heimilda á árinu tvö þúsund og tíu vegna þessara ráðstafana í heild verði átján þúsund sex hundruð og þrjú komma sex milljónir króna og svarar það til rúmlega þrjú prósent af heildarheimildum fjárlaga tvö þúsund og tíu ég hef hér virðulegi forseti farið yfir helstu þætti frumvarpsins með því eru lagðar fyrir alþingi niðurstöður úr rekstri ríkissjóðs gagnvart fjárheimildum á árinu tvö þúsund og níu og vísast í því sambandi til greinargerða í fjáraukalögum og ríkisreikningi um meginatriði í framvindu ríkisfjármála og helstu frávik í tekjum og gjöldum ég tel því ekki ástæðu til að fara nánar yfir einstök atriði í frumvarpinu og legg til að því verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar fjárlaganefndar þingsins